Monsieur le Président, l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, que nous souhaitons voir maintenu malgré l'attitude des États Unis, n'autorise pas tout. Sur la question des droits de l'homme, le comportement du gouvernement iranien n'est pas en accord avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont il est pourtant partie prenante. La question qui nous préoccupe aujourd'hui est celle des binationaux.

Elle ne peut accepter non plus qu'ils n'aient pas accès à un avocat, qu'ils soient emprisonnés sans preuve et sans procès parce qu'ils sont simplement militants des droits de l'homme, de l'écologie ou qu'ils sont militants politiques. Nous devons donc exiger la libération des binationaux incarcérés et demander davantage de coopération de l'Iran au mécanisme de protection des droits de l'homme, notamment dans le cadre du dialogue de haut niveau entre l'Union européenne et ce pays.